virðulegi forseti ágætu landsmenn í kjölfar síðustu kosninga höfðu samfylking og vinstri grænir uppi fögur fyrirheit um að öllu skyldi breyta á íslandi auka átti lýðræði og þátttöku borgaranna í ákvörðunum er varða hag þeirra allra talað var um verkstjórann mikla sem sprottinn var úr jarðvegi sanngirni

hann væri bestur allra til að leiða leiðina umdeilt átti íslandi öllu í átt til norræns velferðarþjóðfélags nú yrðu velferðarbrýr reistar yfir hverja torfæru og sérhagsmunir dregnir niður nú yrðu hagsmunir hins almenna borgara loksins í forgrunni rúm tvö ár eru liðin frá því að þessi fögru fyrirheit voru gefin frá miðju ári tvö þúsund og átta hafa tuttugu og átta þúsund störf tapast á íslenskum vinnumarkaði um fjórtán þúsund manns ganga atvinnulausir nánast án framfærslu önnur fjórtán þúsund hafa flutt af landi brott og leitað atvinnu skuldavandamál fólks og fyrirtækja eru að mestu óleyst og lítil bólar á hagvextinum erlendir fjárfestar eru fældir frá með tali um þjóðnýtingu á meðan renna vötnin til sjávar óbeisluð engum til gagns framlag ríkisstjórnarinnar til atvinnuuppbyggingar er helst sólpallaverkefnið allir vinna það er í sjálfu sér ágætt að íslendingar dytti að sólpöllum sínum og byggi jafnvel nýja en það er tæpast eitthvað sem þjóðin getur byggt á til framtíðar ungt vel menntað fólk horfir stöðugt meira til útlanda eftir tækifærum tækifærum sem ríkisstjórninni hefur mistekist að skapa á íslandi

blasir efnahagslíf í öndunarvél þverrandi kaupmáttur og versnandi lífskjör í því andrúmslofti ákveður ríkisstjórnin að ganga enn lengra og kippa stoðunum undan sjávarútveginum og ógna þannig starfsöryggi um þrjátíu þúsund einstaklinga sem starfa beint og óbeint við greinina góðir landsmenn hugmyndin um að hægt sé að skapa fleiri störf með því að umbylta fiskveiðistjórninni er á miklum misskilningi byggð ef vilji stjórnarflokkanna nær fram að ganga mun það festa í sessi óhagkvæmni í útgerð það mun færa störf frá einum sjómanni til annars frá einu byggðarlagi til þess næsta það er misskilningur að fiski í sjónum fjölgi ef horfið er til atvinnuhátta fyrri tíma það er ekki mikil stjórnviska að etja fólki saman þegar þjóðarhagsmunir kalla á að fólk gangi í taktinni nú hefur hið stærra frumvarp ríkisstjórnarinnar verið dregið til baka og hið minna ætti að fylgja í kjölfarið eftir ætti að óma sá lærdómur aldanna að kapp sé ávallt best með forsjá þá virðist ríkisstjórnin algerlega hafa gefist upp fyrir því verkefni að afnema gjaldeyrishöftin sem skaðað hafa fólk og fyrirtæki stórkostlega höft sem átti að afnema vorið tvö þúsund og níu ríkisstjórnin vill fara austur þýsku leiðina og loka þjóðina með lögum endanlega á bak við múra hafta höftin lengja kreppuna og gera það að verkum að íslenska hagkerfið og um leið hagur fólks og fyrirtækja munu halda áfram að dragast aftur úr nágrannalöndunum ísland er nú í þrítugasta og fyrsta sæti af fimmtíu löndum hvað varðar samkeppnishæfni landa það fælir frá erlenda fjárfestingu digurbarkalegar yfirlýsingar ráðherra um ónýta hafa ekki bætt úr skák gjaldeyrishöftin halda jafnframt niðri kaupmætti og lífskjörum almennings með því að leggja grun að óðaverðbólgu á íslandi á næstu árin vandamálin hlaðast upp handan stíflunnar þó gjaldeyrishöftin og fiskveiðistjórnin séu alvarleg mál eru þau ekki erfiðasta glíman verkstjóranum mikla hefur algerlega mistekist að veita þjóðinni þá leiðsögn sem hún þarf á þessum óvissutímum þjóðin er óörugg um sinn hag og það leiðir til þess að hver höndin er upp á móti annarri

þessari ríkisstjórn færi best að játa sig sigraða og fela